Herr Präsident! Ich möchte mich zuerst bei Kommissar Füle bedanken für das, was er heute klar und deutlich gesagt hat, und für sein Engagement schon über längere Zeit.

Ich bin sehr froh, dass wir zumindest bis jetzt und ich hoffe, es bleibt so eine gemeinsame Haltung haben. Beide Seiten, beide politischen Gruppierungen die Regierung und die Opposition müssen sich daran halten, jetzt einen Ausweg aus der Krise zu finden.

Und wenn ich sehe, was herausgekommen ist bzw. was nicht herausgekommen ist, dann ist das eine große Enttäuschung. Ich muss sagen, die politische Klasse in Albanien ist nicht fähig, die Wünsche und die Vorstellungen der Menschen auch wirklich zu befriedigen. Es bleiben natürlich unsere politischen Affinitäten, es bleibt die persönliche Freundschaft, die wir haben.